Con esta Directiva se han dado pasos decisivos en la buena dirección, como reducir el pago a proveedores, sobre todo en tiempo de crisis, rozando la asfixia económica, o la mejor oferta, que no tiene que ser la del precio más bajo, sino una oferta respetuosa con el medio ambiente. Favorece la responsabilidad social empresarial apoyando objetivos sociales y medioambientales, garantizando el empleo digno y la inclusión social

hace de la transparencia y responsabilidad los ejes vertebradores de todo el proceso para evitar sobrecostes y abusos y, sobre todo, hace del uso del dinero público un uso responsable y eficaz.